Malheureusement, deux ans après le vote du Parlement européen en première lecture, je pourrais reprendre quasiment mot pour mot le discours que j'avais fait en plénière à cette occasion. Le Parlement a fait sa part du travail et c'est aux États membres de se retrousser les manches et de mettre en pratique les engagements qu'ils ont pris pour l'égalité hommes femmes en Europe.

Encore une fois, qu'attendons nous pour valoriser le potentiel des femmes et nous donner les moyens d'atteindre les objectifs économiques et sociaux?

La tendance de progression est nettement plus forte depuis qu'il y a une pression législative européenne. Les entreprises anticipent les effets de la directive et sélectionnent des femmes compétentes. De plus, je souhaite insister de nouveau sur l'effet boule de neige que nous pouvons attendre de cette directive des effets positifs à différents niveaux de la hiérarchie, notamment grâce aux mesures connexes qui pourraient être mises en place. Alors, pour ceux qui ne sont pas convaincus, soyez au moins pragmatiques. Deuxième remarque générale la base juridique choisie, l'outil choisi, qui est celui de la directive, et les propositions formulées par le Parlement offrent déjà une grande marge de manœuvre aux États membres. En définitive, la seule chose que nous attendons, et depuis deux ans maintenant, c'est un engagement des États membres et des mesures cohérentes pour obtenir de réels résultats. En conclusion, trois mots clés responsabilité, flexibilité, engagement concret. Et derrière chacun de ces mots, les États membres.